Monsieur le Président, chers collègues, je crois qu'il ne faudrait pas qu'à la complaisance que nous avons manifestée et à l'impuissance qui a été la nôtre pendant très longtemps succède une volonté d'intervention brouillonne dont les effets pervers seraient immédiatement perceptibles. Une fois n'est pas coutume en gros, j'ai approuvé le discours prudent qui a été celui de M.

Je crois, en effet, que les bons sentiments dont ce Parlement est abreuvé, la volonté d'ingérence humanitaire, l'intervention dans les affaires d'autrui ont des effets profondément pervers.

Mais si vous le voulez vraiment, alors il faut leur laisser une porte de sortie. Il ne faut pas commencer par leur interdire tout visa de sortie de leur propre pays. Il ne faut pas non plus leur promettre comme unique avenir le fait de terminer leurs jours en prison. Sinon et c'est une évidence, Monsieur Cohn Bendit vous ne leur proposez, à ce moment là, d'autre solution que de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang de leur peuple.

Par conséquent, le droit international classique avait sur tout ce que l'on entend aujourd'hui une supériorité considérable et il est bien regrettable qu'on l'ait oublié et que surtout l'aient oublié ceux qui, naguère, encensaient ces dictateurs! Ce n'est pas moi qui ai invité ici M. Ben Ali et qui ai respectueusement écouté son discours.